18. pont, amelyik azt mondja felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazzon olyan eszközöket, amelyek révén nem csak a létrejött munkahelyek számát lehet értékelni, hanem a minőségét is, mivel a rossz, megfelelő védelem nélküli munkakörülmények vagy az olyan szerződések, amelyek a munkavállalók kizsákmányolásával járnak, hozzájárulnak a kohéziós politika negatív megítéléséhez.

béruniós polgári kezdeményezés elindult nyolc volt szocialista ország részvételével. Az Európai Bizottság elfogadta, befogadta ezt a kezdeményezést, kezdődik az aláírásgyűjtés, és látjuk, hogy az elképzelés nincs is olyan távol az Európai Parlament, az Európai Unió jó erőinek, emberközpontú módon gondolkodó erőinek a gondolkodásától, mert hogy tarthatatlan, hogy a közép és kelet európai volt szocialista országok bérszínvonala, jövedelem színvonala és munkakörülményei ilyen mértékben elmaradnak a nyugatiaktól, és az új kohéziós politika célja az kell, hogy legyen, hogy ez a távolság csökkenjen.